Najlepša hvala. Jaz seveda predlagam, da na to temo opravimo javno razpravo. Imeli smo že brezvinjetni mejni prehod na prav tem območju in verjamem, da ga je mogoče vzpostaviti tudi naprej. Vsekakor pa tudi vse te regionalne ceste - bodisi proti Rogatcu, bodisi čez Videm proti Leskovcu, niso primerne takšnemu, masovnemu tranzitu, turistov in ostalih potnikov, ki se na neki način izogibajo vinjetnemu sistemu. Seveda na drugi strani razumem, da vinjete na avtocesti potrebujemo in tega nikakor ni potrebno rušiti. Je pa seveda potrebno zagotoviti, ne nazadnje ste sami rekli, razbremeniti tudi lokalne ceste, ampak zdaj tudi zaradi tega sistema na drugi strani, pa druge lokalne ceste dodatno obremenjujemo. Tako da tukaj je resnično težava, ki jaz verjamem, da z skupnimi močmi, seveda tudi z ostalimi pristojnimi ministrstvi lahko to rešimo. Kot pa rečeno, pa predlagam, da na to temo razpravljamo tudi v državnem zboru. Hvala.